Señora presidenta, el asesinato en Chile del comunero mapuche Camilo Catrillanca demuestra el fracaso de la represión como forma de solucionar el conflicto en la región un conflicto en donde la tierra es clave. La militarización y la violencia obedecen a un modelo de desposesión de los territorios mapuches en favor de las explotaciones forestales, las minerías y las hidroeléctricas. Los carabineros protegen a los empresarios y agreden a las comunidades que se oponen a la ocupación de sus tierras. Camilo, antes de su muerte, ya había sido vigilado por la policía por su defensa de la identidad cultural mapuche.

Si el Estado no responde a las demandas históricas del pueblo mapuche de reparación y reconocimiento, no habrá paz, convivencia civil y progreso en la región.